frú forseti við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um heimspeki sem skyldufag í í grunn og framhaldsskóla flutningsmenn eru þór saari og birgitta jónsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að breyta aðalnámskrám grunnskóla og framhaldsskóla þannig að heimspeki verði skyldufag kenndur verði að meðaltali einn áfangi á hverjum tveimur árum á grunnskólastigi og að meðaltali einn áfangi á hverju skólaári á framhaldsskólastigi í greinargerð með frumvarpinu segir með leyfi forseta með vísan til áttunda bindis skýrslu rannsóknarnefndar alþingis siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna tvö þúsund og átta er lagt til að tryggt verði að heimspeki verði skyldufag í grunn og framhaldsskólum eins og fram kemur í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er nauðsynlegt að efla siðfræðilega menntun allra fagstétta á íslandi og umræðu um gildi siðareglna heimspeki og siðfræði ættu að vera skyldufag á öllum skólastigum og þarf að ýta undir þróun í kennslu og námsgagnagerð á því sviði mikilvægt er að styrkja ábyrgðarkennd nemenda gagnvart samfélaginu og stuðla jafnframt að gagnrýninni hugsun sem er ein meginforsenda þess að borgarar geti verið virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi með því að auka kennslu í heimspeki í grunn og framhaldsskólum er lagður grundvöllur að því að styrkja skilyrði siðferðilegrar rökræðu meðal framtíðarborgara landsins á sama tíma og lýðræðislegir innviðir samfélagsins eru treystir frú forseti það er hægt að fjalla langar ræður um ágæti þess að taka kennslu í heimspeki í meira mæli inn sem skyldufag í grunn og framhaldsskólum sjálfur hef ég þá persónulegu reynslu af því að hafa tekið nokkra heimspekiáfanga á háskólastigi að heimspeki er sú námsgrein sem kennir manni að hugsa betur og rökréttar en nokkur önnur og á alveg skilyrðislaust að vera jafnsett lestrarkunnáttu ritfærni og stærðfræði hvað mikilvægi varðar heimspeki er þekkingarleit og kennir fólki rökfræði gagnrýna hugsun greinandi hugsun skapandi hugsun siðferðilega hugsun og agaða hugsun atriði sem skipta meginmáli í þroska einstaklinganna og gera þá hæfari til að búa og taka þátt í lýðræðissamfélagi með skýra sýn og vitund um hvaða skyldur hvaða ábyrgð og hvaða frelsi fylgir því tillaga þessi fylgir með í kjölfarið á þingsályktunartillögu þingmannanefndarinnar um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis en fékk ekki inni þar í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis áttunda bindi segir meðal annars með leyfi forseta

þessi grundvallaratriði mynda ávallt kjarna mannlegs siðferðis en þau geta tekið á sig flókna mynd í ýmsum aðstæðum lífsins ekki síst þar sem um völd og fjármuni er að tefla eins og í stjórnmálum og viðskiptum siðfræði er gagnrýnin greining á siðferði og starfsháttum á opinberum vettvangi þarf siðferðileg hugsun öðru fremur að lúta viðmiðum um almannahagsmuni enda ber almannaþjónum að efla þá og vernda gegn hvers konar sérhagsmunum það er einkenni siðferðilegrar hugsunar að hún metur gæði þeirra markmiða sem stefnt er að tæknileg hugsun aftur á móti snýst um að velja áhrifaríkustu leiðirnar að völdu markmiði óháð því hvert það er siðferðileg hugsun hefur átt erfitt uppdráttar meðal annars vegna þess að ákveðið viðmiðunarleysi hefur verið ríkjandi um ágæti markmiða og vantrú á rökræðu um þau slík afstaða býr í haginn fyrir að sérhagsmunir þrífist á kostnað almannahagsmuna en það er eitt megineinkenni á því hugarfari sem ríkti hérlendis í aðdraganda bankahrunsins frú forseti svo mörg voru þau orð einn af meginkostum heimspekinnar er að hún býr yfir aðferðum vitsmunalegum verkfærum eins og sumir kalla það sem gera okkur kleift að öðlast dýpri skilning á síbreytilegum heimi heimspekin er klassísk og virkar alltaf en krefst ekki sífelldrar endurmenntunar til eltingar við nýjustu tískustrauma akademíunnar eða við nýjustu uppfærslur

heimspekin ræktar sjálfstæða hugsun rökræðu virðingu fyrir sjónarmiðum annarra og það að hafa skynsemina að leiðarljósi hér á landi hefur heimspekikennsla verið fremur brotakennd í framhaldsskólum og nánast óþekkt í grunnskólum áhugaverð tilraun með heimspekikennslu var gerð í síðuskóla á akureyri fyrir nokkrum árum tilraun sem ætti í raun að liggja til grundvallar frekari kennslu í greininni í skýrslu kennara um þá tilraun sagði meðal annars með leyfi forseta það er ekki nokkur efi í hugum þeirra sem tekið hafa þátt í verkefninu að heimspekikennsla á heima í grunnskólum landsins heimspekikennsla styður mjög alla siðfræðiumræðu eflir rökhugsun og þjálfar nemendur í að tala saman og virða skoðanir annarra nemendur voru spurðir hvort heimspekinámið hefði komið þeim til að hugsa skýrar eða óskýrar yfir áttatíu prósent nemenda svöruðu því að heimspekin hefði komið þeim til að hugsa skýrar en sautján komma fimm prósent voru hlutlausir svör nemenda voru meðal annars eftirfarandi ég fór að hugsa meira en áður um hlutina hugsaði skýrar um mínar eltingar mér hefur gengið betur að hugsa kom mér til að hugsa skýrar og betur áður þurfti að hugsa málið frá byrjun til enda ég hugsa mikið meira um alla skapaða hluti en áður eftir heimspekina fer maður oft að skilja hluti sem ég skildi ekki áður ég lærði að rökstyðja mér fannst ég geta verið meira með í umræðum ég er ekki eins feiminn ég get tjáð mig betur og hugleitt hlutina athyglisvert er að lesa ein hreins pálssonar um hagnýti og heimspeki um mikilvægi heimspekinnar út frá hagnýtissjónarmiðum en ofangreind umfjöllun um heimspekikennslu í síðuskóla eru þar gerð góð skil í lokaorðum vinnuhóps um siðferði og starfshætti í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis kemur meðal annars fram að starfsháttum og siðferði var víða ábótavant í íslensku samfélagi og að sú staðreynd sé hluti af margþættum skýringum á því hve illa fór og að þetta eigi við jafnt í stjórnmálum og viðskiptalífi sem í stjórnsýslu og fjölmiðlum þar segir meðal annars með leyfi forseta orðrétt af þessu má sjá að vandinn er víðtækur djúpstæður og kerfislægur skýrsla vinnuhópsins um siðferði og starfshætti sýnir í hnotskurn að brýn þörf er fyrir siðvæðingu á fjölmörgum sviðum í íslensku samfélagi þótt margir einstaklingar hafi vissulega gerst sekir um ámælisverða hegðun og á því þurfi að taka með viðeigandi hætti er varasamt að einblína á þá frá siðferðilegu sjónarmiði er til lengri tíma litið brýnast að treysta lýðræðislega innviði samfélagsins og styrkja stjórnkerfið bæta þarf viðskiptasiðferði stjórnsiði og vinnulag efla fagmennsku og siðferðisvitund styrkja þarf skilyrði siðferðilegrar rökræðu meðal borgaranna um sameiginleg hagsmunamál sín leggja þarf áherslu á réttnefnda samfélagsábyrgð og hamla gegn sérhagsmunaöflum og þröngri einstaklingshyggju siðvæðing íslensks samfélags ætti einkum beinast að því að styrkja þessa þætti og það er langtímaverkefni sem krefst framlags frá fólki á öllum sviðum samfélagsins frú forseti hér má alþingi sjálft ekki skorast undan þessi tillaga kemur í beinu framhaldi af skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og alþingi verður að leggja sitt af mörkum og tryggja til framtíðar eins og kostur er að borgarar landsins hafi öll þau bestu verkfæri sem til eru til að vera þátttakendur í því frjálslynda lýðræðissamfélagi sem við mærum svo mjög en eigum stundum svo erfitt með að nálgast slík samfélög eru nefnilega þau sem í gegnum tíðina hafa boðið upp á bestu aðstæður sem um getur út frá sjónarhóli mannréttinda og borgaralegra réttinda og eru almennt mannvænni